Vidět tady britské kolegy, kteří křičí, že to je jejich záležitost, je opravdu úsměvné.

Nejsou to jenom ti, kteří cestovali, to znamená spotřebitelé, kteří si koupili z Velké Británie zájezd. Ale jsou to spotřebitelé z dalších zemí, ale jsou to třeba i ubytovatelé v Řecku, v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, kteří nedostali do dneška zaplaceno. A proto je potřeba tuto otázku otevřít. Tady je potřeba říci kolegům z Velké Británie, jakou udělali chybu, když vlastně hlasovali pro brexit. My zde totiž máme nástroje na řešení tohoto problému.